Jeszcze 5 lat temu w części państw członkowskich bezrobocie wśród osób młodych wynosiło ponad

Nierównomierne wdrażanie Inicjatywy w państwach członkowskich powoduje, że proces jej monitorowania i oceny stanowi poważne wyzwanie. Brakuje przejrzystości w sprawdzaniu osiągniętych efektów, nie ma też jednolitego rozumienia kluczowego pojęcia dobrej jakości staży czy dobrej jakości miejsca pracy.

Trybunał Obrachunkowy zauważył, że państwa członkowskie stosują zbyt ogólne i powierzchowne kryteria.

problem z identyfikacją populacji młodzieży NEET, tzw.

Żadne państwo członkowskie nie potrafiło na przykład wypracować metod dotarcia do tej grupy. Tym samym osoby najbardziej potrzebujące wsparcia otrzymują je w najmniejszym stopniu. Istotne jest, aby państwa członkowskie włożyły więcej wysiłku w znalezienie sposobów identyfikowania biernej i wykluczonej młodzieży NEET oraz ustanowienie odpowiednich dla nich strategii. Głównym założeniem Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest uzupełnienie finansowania krajowego, nie zaś jego zastępowanie. Niestety dostępne dane pokazują, że w części państw członkowskich finansowanie ze środków Inicjatywy zastąpiło finansowanie krajowe. Tym samym program nie wnosi aż tak istotnej wartości dodanej, jaką planowano w momencie jego ustanowienia, a koszty ponoszą ludzie młodzi.